forseti það er sagt sem sagt er að það er ekki fyrst og fremst við lög að sakast árið tvö þúsund og fimm þegar minnst er á launamisrétti kynjanna og i rauninni hafa menn sagt fram og aftur að lögin séu það fullkomin að það sé í raun og veru ekkert við þau að sakast í þessu efni jafnréttislöggjöf okkar var vissulega framsýn á sínum tíma þegar hún var sett á sjöunda og kannski einkum áttunda áratugnum en hún er að minnsta kosti að hluta til komin til ára sinna og þess vegna er vakin upp sú spurning hér hvort hana þurfi ekki að endurskoða hin beina ástæða þessarar fyrirspurnar er rannsókn franska lögfræðingsins danska lögfræðingsins byrial r bjørsts sem hann kynnti á fundi jafnréttisráðs tuttugasta og sjöunda október tvö þúsund og fimm þar sem hæstvirtur ráðherra var staddur og við nokkur fleiri og hann talaði þar um jafnréttislögin okkar í ljósi evrópsks réttar hann minntist á þrjá staði í jafnréttislögunum hann sagði í fyrsta lagi að misræmi væri á milli íslensks réttar og evrópuréttar um það að hér þyrfti kærandinn að sanna að karl og kona nytu ekki sömu kjara fyrir sömu eða sambærilega vinnu í tuttugasta og þriðju grein ef kærandinn getur það þarf atvinnurekandinn að sanna að munurinn sé ekki kynbundinn en í evrópuréttinum þarf kærandinn hins vegar að leggja fram gögn sem virðast sýna að um sé að ræða beina eða óbeina mismunun það er nóg að þau virðist sýna það og þá er það atvinnurekandans að sanna að þessi munur sé annaðhvort ekki til eða sé eðlilegur það er ekki kynbundinn beint eða óbeint í öðru lagi sagði byrial um ákvæði okkar um jafnverðmæt og sambærileg störf í fjórtándu greinar og víðar að þessi ákvæði kynnu að fara á svig við evrópurétt þar væru engin takmörk á því hvaða störf mætti bera saman og það væri ekki heppilegt að nota þetta orðalag þar sem konur eru oft einar eða í miklum meiri hluta í ákveðnum störfum og þess vegna erfitt að finna jafnverðmæt og sambærileg störf í þriðja lagi sagði byrial að ákvæði laganna um sama atvinnurekanda væru sennilega orðin úrelt þó ekki væri nema vegna þess að nú tíðkast það að menn stofna fyrirtæki um hvert svið atvinnurekstrar og þess vegna gætu menn lent í því að konur sem áður voru kannski hjá einum atvinnurekanda með körlum vinni nú í